Az etnikai alapú diszkriminációt egyértelműen tiltja az Európai Unió és a nemzetközi jog. Mégis sokszor felmerül a gyanú, hogy egyes tagállamok burkoltan, hátrányosan megkülönböztetik a területükön élő kisebbségeket. Én most nem a burkolt diszkriminációról szeretnék szólni, hanem egy olyan létező törvényre hívnám fel a figyelmet, mely nyíltan hátrányos helyzetbe sorol egy nemzeti kisebbségi közösséget. Bár az új szlovák kormány jó irányba módosította az államnyelv védelméről szóló törvényt, továbbra is szerepelnek benne a pénzbüntetések, így a jogszabály tökéletesen alkalmas a nem szlovák anyanyelvű állampolgárok megfélemlítésére és bizonytalanságban tartására. A Velencei Bizottság a törvényről szóló állásfoglalásában világosan kifejti, hogy a jogszabály ellentmond a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának és indokolatlan mértékben korlátozza a kisebbségi nyelvhasználatot. Arra szeretném kérni a Bizottságot, a Biztos asszonyt, az Európai Parlamentet, hogy minden, az Unió területén előforduló etnikai vagy faji diszkriminációra alkalmas gyakorlatot vegyünk górcső alá és ítéljünk el.